Sem zaposlena kot prodajalka v trgovini, delikatesi, v mesariji, pek, vse to opravljam. Nalagam žemljice, kruh, klobase, vse, kar je pač v delikatesi. Pol pa strežem ljudi, stranke, kar jih je kar precej. Pol pa še mesarija, v mesariji tudi vse, kar je možno, z mesom, rezanje, sekanje, mletje. Pol pa še nalaganje polic. Na policah zlagam vse, kar pač spada. Od pijač, moke, vse, kar pač mora biti v živilski trgovini. zelo delam rada z ljudmi, to je res. Zelo sem rada zgovorna, z njimi se kaj rada pogovarjam. Kar se pa tiče dela, je pa kar, kar težko, ni lahko. nalaganje polic sicer ne, v delikatesi pa ja, ker moram speči od kruha, žemljic, vse naložiti, speči. pa mora biti spečeno res tako, ko treba biti spečeno. pa v delikatesi rezanje klobas, še kar drugih stvari, narezki, solate delamo, sendviče. Kar pestro. delam pa res rada s tem. Tako da ni mi težko. na morju v Ankaranu smo bili s Paskalom in Alino. Super je bilo. ta mala dva tako, z bazena v bazen. Nahodila sem se, da sem mislila, da bom rabila kotalke, ta mali me je vlačil, ke hočeš. pol smo spoznali ene kolege, so se ful res super so se štekali. Igrala sta se, zelo pridna bila. hodili smo malo na čage, na ples. Ta mala je bila enkratna, ta mali pa tako, vse, kar dela mala, dela on. na morju tako je pestro, nimaš kaj drugega. Fajn uživamo. hodili smo se tudi na ladjico, tam smo se, je bilo lepo. pol smo šli še malo na, tota napihljiva igrala, tu pa tako, to pa eno uro pa pol letanja, skakanja, kak hočeš, z enega na drugega. Adijo. Ful je bilo, ta mali sploh, ta mali je se vozil po tistih dol, kaj so že, trampolinih. Mislim, ful je bil, on je bil pa res ta pravi. Alina tudi, Alina pa tako, ona pa skakala z najvišjih dol. Tako da smo se res, super smo se imeli. kar deset dni. Na, hodili smo tudi na gor na napihljiva igrala tudi na morju. Tam pa je tudi, tam pa je bilo super. Saj če si dol padel, te si mogel plavati malo, ker je bilo kar super. Drugače pa smo hodili tudi malo, minigolf smo igrali, pa na kegljanje. Vse smo sprobali, tako da vse, kar kar si lahko je, sta ta mala dva tudi zraven igrala, tako da kot šport, kot, igrače, kjerkoli si pač bil, je bilo super. moj Paskal, vnuk, je zelo priden, priden fantek, pogovarja se ful rad. Zadnjič me je vprašal, je rekel: "Babi, kdaj imaš pa ti rojstni dan?" Pa sem rekla: "Ja, imam, čez mesec dni." "Res?" Je rekel: "Pa me boš povabila?" Meni je bilo tako smešno, je sem rekla: "Ja, pa veš, da te bom povabila." Je rekel: "Pa, bom prišel, veš, bom prišel, bom ti prišel na rojstni dan." Sem rekla: "Super, Paskal." Pa tako je res, tako se z živalmi pa tu se tako rad igra. Tu ima eno Pegico, peska, pokliče, pride k njemu, se z njim igra, kot da je, pravi tak, ne vem, v glavnem, zna se z njimi. Se pogovarja z njim, pravi: "Pegi, Pegi, pridi, pridi, pridi, Pegi." pa tu ima še eno muco, te pa tisto Pikico, njo tudi pokliče pa se z njo igra. Res ful je, ne vem, taki je, pravi, nabrihanec je. pa samo sprašuje, pa samo to, pa kaj je ono, pa kaj je to, pa kaj imaš to, pa kaj delaš, pa kam greš, pa ... Res tak res, rad sprašuje. Pa igra, igra se pa tudi. Na trampolinu, tam je tudi, skače ko, pravi je, res. pa dežela, tu je dežela, se pravi gre tu gledat kozike, kravice, tu imamo vse živali, kaj hočeš. On to vse gre gledat. Vse pregleda, hodi, vse bi prijel, res, pravi je. Pa tu gre, na primer, tu imamo bazene tudi, se gremo kopat malo. imamo doli tudi tote, igrače, ki se, mislim, ko lahko od gori vozijo z totimi gugalnicami pa s trampolini pa po vodi se lahko vozi. Tu ima, kar dosti stvari je. Tako da res, dosti gresta okoli. Tudi ta mala, Alina, ona tudi gre zraven. Ona tako upa še več stvari ko ta mali. pa konje imamo tudi tu, konji so glavni. Tu hodijo. Pa lahko jezdiš jih, ta mali sicer še ni, Alina je že, pa pravi, da je super, da bi ona tu hodila k jahalnemu. pa imamo zelo dosti za, tako za take stvari, na primer nogomet lahko gresta, se lahko vpišeta, mislim, imamo tu vse v Dupleku dol. Pol imamo, judo, karate, tako da, vse stvari, kar je možno, imamo v to, imamo tako veliko dvorano, tam lahko vse počneš, kar želiš, vse se, vse. Nogomet ta mali pač je nekaj cajta hodil, pa mu ni všeč, je rekel, da ne bo hodil več, da on to njemu ni, da zdaj bo v judo šel baje. Tako se je odločil. In res prav je, pravi, jaz mislim, da bo on ta pravi. Govori zelo dosti, pogovarja, res, tako da je, ena a je ta mali. mala je bolj tiha, ampak je zelo pridna tudi, tako da nimam kaj. ko sta tukaj, sta res, imaš neko tako ti fajn veselje dasta. Res v redu sta. tako da je kar tiho, ko jih ni. Da se mi zdi, da je res pravo. Kaj pa kar ostalo tako pa imamo kar dosti za delati okrog, pač delamo. Ta mali vse prime zraven, on bi še grabljal, on bi kosil. On bi vse delal, on je, pravi, da je to, on to bo vse pomagal, on bo ti pomagal, on pomaga. Tako naredi: "Pomagam jaz." kaj sva že končala?" reče. Sem rekla: "Ja, ne, ne, Paskal, še imava nekaj malega." "O, bom jaz vse pomagal, vse bom delal." Sem rekla: "Te pa ti samo delaj, ti si priden, zelo priden si." "Sem priden? Ja, jaz sem priden," je rekel. Mislim tako vse, res tak posrečen je. Kaj pa se tiče Aline, Alina je pa bolj, moraš malo bolj jo vleči, ampak tudi dosti pove. Priden, tako da se lahko kar pogovarjaš. Samo jo malo, bolj tiha je, ona je res bolj tiha. ja, zdaj pa tako. Ta mali, Paskal, on ima zelo rad riž, makarone, palačinke, šmorn, špinačo. Meso tako je, ne je, ampak malo. Ampak on je skoraj pa kar vse. Alina, Alina, pa, ona pa samo šmorn, polivko, testenine, pa je to to. Mislim, da druga težka. Ali pa zelenjavo, to še je, zelenjavo ima rada, kaj pa se tiče Paskala, on pa vse. Edino zelenjave ne, pa sadja ne preveč, to pa ne. Tisto pa je on malo bek. Pravi: "Ni dobro." pa, pa sladkarije, ja. To pa ja. Sladkarija pa gre. To pa ima zelo rada, imata obadva, sicer ta mali ne tako, Alina pa ja. kar se pa tiče juhe, to pa tako, zdaj ne več, ko je ta vročina sploh ne. Pa pije, pijeta pa ja, to pa ja. Pijača pa je kar, to sta pa ja, ta mali sploh spije dosti. Pa vodico imata rada, bolj vodo pijeta, tako da z vodo sta okej. Da je tudi boljše, saj če vodo piješ, je, se vsaj odžejaš nekaj, ne. V sok pa nič.